Je voudrais, une fois de plus, revenir sur le cas français.

Vous n'y êtes pour rien, Madame la Commissaire, mais j'aurais voulu qu'elle nous réponde directement. Elle s'est effectivement félicitée, il y a quelques semaines, d'avoir vu la France je cite avoir entièrement répondu aux préoccupations de la Commission et apporté les modifications législatives exigées, y compris, je la cite encore, en ce qui concerne les garanties qui protègent les citoyens de l'Union européenne contre les expulsions arbitraires et les traitements discriminatoires. Je dirais que le Conseil de l'Europe vient de démentir, de façon claire, les propos de Mme Reding. Je vous invite si ce n'est déjà fait ainsi que Mme Reding et Mme la ministre, à lire le rapport du Comité européen des droits sociaux. Certains de mes collègues l'ont déjà cité. Ce rapport fait un état exhaustif des violations aggravées des droits de l'homme auxquelles se sont livrées les autorités françaises durant l'été 2010 et qui se poursuivent aujourd'hui dans les mêmes conditions. La Commission a été alertée, les ONG ont systématiquement saisi la Commission de ces faits. On les retrouve intégralement dans le rapport et elle s'est refusé à enclencher une procédure d'infraction en matière de discrimination, comme on l'avait envisagé à l'automne dernier. La Commission va t elle attendre la condamnation de la Cour de justice des Communautés européennes?

Que vaut la directive antidiscrimination dans un tel contexte?

Vos services n'arrivent même pas à identifier un interlocuteur et ils doivent rendre leur rapport pour la fin de l'année.